Z velikim veseljem sem podprl skupne določbe o kohezijskih skladih, kajti kohezijska politika je tista politika, ki uresničuje princip solidarnosti v Evropi. S to politiko gradimo avtoceste, železnice, ceste, vodovode, kanalizacijo. Približamo se malemu človeku in preko te politike, ki je vezivo Evropske unije, tudi vsak posameznik spozna dobrobiti Evropske unije. Veseli me, da smo uspeli v Parlamentu povečati sredstva za to kohezijsko politiko nazaj na raven, ki je bila že v prejšnji kohezijski politiki, kajti predlog Evropske komisije, ki je za 14 zmanjšal to politiko, je zame povsem nesprejemljiv. Ključno v nadaljevanju je, da vse naredimo za to, da se bo v trialogu delalo na tem, da bo ta politika postala čim bolj poenostavljena, kajti komplicirana evropska politika je velik problem tudi za države članice. Države članice pa morajo poskrbeti, da bodo usposobljene tako na državni ravni, da bodo usposobljene na regijski ravni, na občinski ravni, da ne bo prišlo do zaostajanja in pa počasnega izplačevanja teh sredstev. To je velik problem za Evropsko unijo, če se ta sredstva ne koristijo dovolj hitro.